Pani przewodnicząca! Debatujemy w tej chwili nad kwestią absolutnie fundamentalną, nie tylko gdy chodzi o kwestie ekonomiczne, ale gdy chodzi szerzej o kwestię europejskiej solidarności, ponieważ, gdy chodzi o energetykę, jest to tak naprawdę największe wyzwanie i największy sprawdzian, czy ta europejska solidarność w praktyce może funkcjonować, czy będzie tylko na poziomie sloganu, hasła, czy też również na czym z całą pewnością zależy europejskim podatnikom i wyborcom będzie realizowana w konkretnych projektach, które będą budowały europejską jedność, które będą pokazywały,